Sperăm cu toții că retragerea autorilor loviturii militare de stat în favoarea președintelui Adunării Naționale pune capăt parantezei antidemocratice în care Mali a intrat după puciul din 22 martie. Demisia președintelui înlăturat poate pune capăt crizei politice în această țară care reușise după căderea dictaturii militare din 1991 să rămână oarecum fidelă principiilor democratice, dar revoluțiile încurajatoare sunt umbrite din păcate de pericolul separatist din nord. Cred că odată cu îndemnul ferm adresat autorităților provizorii de a reveni la democrație și de a organiza alegerile preconizate trebuie să condamnăm categoric agresiunea tuaregilor și a grupărilor extremiste care au proclamat unilateral independența unei regiuni aflate în pragul catastrofei umanitare. Nu mai putem să rămânem pasivi în fața ofensivei tot mai distructive în Africa a grupărilor controlate de Al Qaida, pentru că nu vrem în vecinătatea noastră un Magreb controlat de extremiști.